Die bedrijven doen dit om via geheime afspraken met de Nederlandse belastingdienst zo weinig mogelijk belasting te betalen. Vaak maken zij daarbij gebruik van het net van belastingverdragen dat Nederland heeft opgezet en waardoor zij na minimale belastingafdracht in Nederland hun winsten door kunnen sluizen naar belastingparadijzen. Het is stuitend te zien dat dergelijke multinationals belasting ontwijken, terwijl overal in Europa mensen de broekriem moeten aanhalen als gevolg van de bezuinigingswoede.

Dit probleem kan niet nationaal worden opgelost, hier móet de Europese Unie optreden.